þetta frumvarp hefur verið í undirbúningi í alllangan tíma og að mótun þess hafa komið allmargir aðilar forveri minn í embætti háttvirtir þingmenn kristján l möller skipaði starfshóp í ársbyrjun árið tvö þúsund og tíu sem fékk það verkefni að vinna að heildarendurskoðun sveitarstjórnarlaga í starfshópnum sátu fyrir ráðuneytið ísólfur gylfi pálmason ólafur þór gunnarsson og drífa hjartardóttir og fyrir samband íslenskra sveitarfélaga guðjón bragason og björk vilhelmsdóttir trausti fannar valsson lektor við háskóla íslands var jafnframt fenginn til að leiða þetta mikilvæga verkefni fyrir ráðuneytið núgildandi sveitarstjórnarlög eru að stofni til frá árinu nítján hundruð níutíu og átta en þeim hefur verið breytt nokkrum sinnum á tímabilinu það var mat forvera míns í embætti að tilefni væri til að ráðast í heildarendurskoðun á þessum mikilvægu lögum sem gilda um sveitarstjórnarstigið og efndi þess vegna til víðtæks samráðs um þetta verkefni sveitarstjórnarlög eru nokkurs konar stjórnarskrá fyrir sveitarstjórnarstigið eftir þeim vinna sveitarstjórnarmenn í landinu og þau ramma inn lýðræðislega starfsemi og stjórnskipulag á sveitarstjórnarstigi þess vegna er mikilvægt að almenn sátt ríki um sveitarstjórnarlög hverju sinni en um leið þurfa lögin að fá að þróast í takt við breytingar á sveitarstjórnarstiginu í takt við viðhorf til stjórnsýslunnar og í takt við lýðræðislega umræðu í samfélaginu þetta frumvarp er áfangi í því að þróa áfram hina lagalegu umgjörð um og fyrir sveitarstjórnarstigið talsverð vinna hefur farið í mótun þessa frumvarps og mikið samráð verið viðhaft við sveitarstjórnarmenn um land allt drög að frumvarpi var lagt fram til kynningar á landsþingi sambands íslenskra sveitarfélaga síðastliðið haust og þar fóru fram góðar umræður um efni þess og innihald fulltrúi sambandsins í nefndinni kynnti vinnuna fyrir landsþinginu og sú umræða sem þar fór fram hafði áhrif á vinnu starfshópsins í framhaldinu á landsþingi sambandsins fór einnig fram góð umræða um skýrslu samráðsnefndar ríkis og sveitarfélaga um efnahagsmál í skýrslunni voru settar fram umfangsmiklar tillögur um bætt efnahagssamráð ríkis og sveitarfélaga og lagt var til að teknar yrðu upp tvær nýjar fjármálareglur fyrir sveitarfélög skýrslan var afrakstur af sameiginlegri vinnu ríkis og sveitarfélaga á þessu sviði og var mjög ánægjulegt að mikil samstaða var í samráðsnefndinni um þær tillögur sem settar voru fram í skýrslunni þá er rétt að geta þess að samráðsnefnd um efnahagsmál átti mikið og gott samstarf bæði innan lands og utan við mótun sinna tillagna meðal annars hélt hún vinnufundi með sérfræðingum frá evrópuráðinu og alþjóðagjaldeyrissjóðnum þar sem sérkenni íslenskra sveitarstjórnarstigsins voru metin og alþjóðleg reynsla hvað varðar fjármál sveitarfélaga frumvarpið sem nú liggur fyrir hér og er til kynningar og framlagningar á alþingi tekur bæði mið af tillögum samráðsnefndar um efnahagsmál og þeirri umræðu sem fram hefur farið meðal sveitarstjórnarmanna síðan skýrsla nefndarinnar um fjármálareglur var sett fram drög að frumvarpi til sveitarstjórnarlaga voru birt á heimasíðu innanríkisráðuneytisins í lok síðasta árs og var almenningi og sveitarstjórnarmönnum um allt land þar með gefið tækifæri til að koma ábendingum á framfæri áður en frumvarpið yrði lagt fyrir þingið fjölmargar athugasemdir og ábendingar bárust sem vert er að þakka fyrir margar þeirra hafa ratað í endanlega gerð frumvarpsins en aðrar ekki eins og gengur mikilvægt er þó að líta á þetta sem samfellt ferli nú hefur ráðuneytið unnið málið í eins víðtæku samráði og kostur er og leitað álits nú er það þingsins að taka við og þróa áfram þannig að við endum með ný sveitarstjórnarlög sem tryggja þá umgjörð um sveitarstjórnarstigið sem við viljum hafa hvað frumvarpið sjálft varðar ber í upphafi að geta þess að ekki eru lagðar neinar grundvallarbreytingar í uppbyggingu laganna frá því sem nú er flestir kaflar frumvarpsins byggjast á ákvæðum gildandi laga bæði hvað verðar efnistök og uppbyggingu ekki eru heldur lagðar til neinar meiri háttar breytingar á íslenska sveitarstjórnarstiginu sem slíku ákveðnir kaflar frumvarpsins fela hins vegar í sér miklar breytingar á gildandi lögum og verður að því vikið í framhaldinu almennt er hægt að segja um þetta frumvarp að það hefur tvenns konar meginumbætur í för með sér í fyrsta lagi felur frumvarpið í sér miklar lýðræðisumbætur á sveitarstjórnarstiginu og ný viðhorf til þátttöku íbúa í sveitarfélögum í ákvörðun um eigin málefni sem ef til vill geta orðið fyrirmynd að umbótum víðar í samfélaginu í öðru lagi felur frumvarpið í sér miklar umbætur varðandi fjármál sveitarfélaga og efnahagssamráð ríkis og sveitarfélaga hægt er að fullyrða að hér séu á ferðinni einar af athyglisverðustu umbótum hvað varðar opinber fjármál sem við höfum unnið að í kjölfar efnahagshrunsins og án efa sem fram hafi verið settar í langan tíma bæði þessi áhersluatriði eru afrakstur af sameiginlegri vinnu ríkis og sveitarfélaga sem jafnframt hefur tekið mið af stefnumörkun beggja aðila um þessi atriði og endurspeglar þar með sömu viðhorf til þessara

þá nánar að helstu breytingum breytingar er miða að því að auka lýðræði og efla þátttöku þegnanna í elleftu grein er að finna nýtt ákvæði um fjölda sveitarstjórnarfulltrúa þýðing þeirrar breytingar menn þar er lögð til er mest hvað fulltrúafjölda í reykjavíkurborg varðar en með þessari breytingu verða borgarfulltrúar ekki færri en tuttugu og þrjú talsins það eru því færri íbúar á bak við hvern fulltrúa en nú er í tuttugasta og níundu grein er að finna ákvæði þar sem kveðið er á um heimild sveitarstjórna til að setja sér nefndum og starfsmönnum sveitarfélaga siðareglur og um meðferð ágreiningsefna vegna brota á slíkum reglum í þrítugasta og þriðju grein er að finna ákvæði þar sem fjallað er um rétt manna til þátttöku í sveitarstjórnarstörfum og bann við því að einstaklingum sé sagt upp störfum vegna starfa að sveitarstjórnarmálum í fertugustu og fjórða og fertugasta og fimmtu grein er að finna ákvæði um kosningar í nefndir meginbreyting sem lögð er til lýtur að ákvæði um kynjakvóta í ákveðnar nefndir sveitarfélaga í tíunda kafla eru margvísleg ákvæði er varða samráð við íbúa og um rétt þeirra til að hafa áhrif á stjórn sveitarfélaga svo sem varðandi skyldu til að veita upplýsingar um málefni sveitarfélags er hundrað og þriðju greinar varðandi skyldu til að halda borgarafund ef minnst tíu prósent kosningabærra íbúa óska þess og skyldu til að hafa almenna atkvæðagreiðslu um tiltekin málefni ef minnst tuttugu prósent kosningabærra manna óska þess þetta er gríðarlega mikilvægt atriði

til að krefjast beinnar ákvarðanatöku um mikilvæg málefni breytingar er varða fjármál sveitarfélaga og efnahagssamráð í sjöunda kafla eru mörg nýmæli eru mörg nýmæli er varða a ára sveitarfélaga svo sem ársreikningum og fjárhagsáætlunum skal skila fyrr en nú þarf að gera óheimilt er að víkja frá fjárhagsáætlun samkvæmt fyrstu málsgrein nema sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka búið áætlunina skipta ára um endurskoðanda á fimm ára fresti og hlutverk reikningsskila og upplýsinganefndar er skilgreina í lögum í tuttugasta og fjórðu grein er kveðið á um hvers konar fjármálareglur fyrir sveitarfélög annars hverju þriggja ára tímabili í jafnvægi hins vegar að heildarskuldir og heildarskuldbindingar a og b hluta séu ekki hærri en nemur hundrað fimmtíu prósent af reglulegum tekjum þetta er eins og áður sagði í samræmi við tillögur samráðsnefndar um efnahagsmál og ég legg áherslu á að þetta frumvarp og þessar tillögur sem hér eru settar eru sprottnar upp úr mjög rækilegu og víðtæku samráði aðila ríkisins og sveitarfélaga og hafa verið að taka breytingum alveg þar til nú að frumvarpið er lagt fram ekki miklum en það verður tekið tillit til ábendinga sem fram hafa komið eins og ég gat um áðan frumvarpið gerir ráð fyrir því að þessar reglur verði nánar útfærðar í reglugerð sem unnin verður í nánu samstarfi við samband íslenskra sveitarfélaga í reglugerðinni þarf meðal annars að skilgreina betur forsendur fyrir mati á fjármálareglum svo sem hvaða skuldir og skuldbindingar eigi að flokka þar undir áhersla er lögð á gott samráð við sveitarstjórnarstigið almennt um útfærslur á þessum reglum í áttunda kafla eru margvísleg nýmæli varðandi eftirlit með fjármálum sveitarfélaga svo sem varðandi skilyrði sem ráðherra getur sett um stjórn og fjármál sveitarfélags í áttugasta og níundu grein er kveðið á um einhliða heimild fjárhaldsstjórnar til að leita nauðasamnings fyrri sveitarfélaga enda hafa önnur úrræði og samningar ekki borið árangur þá er í hundrað þrítugasta greinar sérstakt ákvæði um kostnaðarmat lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla vegna áhrifa á fjárhag sveitarfélaga þetta er mjög mikilvægt hagsmunamál fyrir sveitarfélögin þau hafa barist fyrir því í langan tíma að lögfesta þessa skyldu sem góð samstaða á að geta náðst um þessa breytingu þetta eru að sjálfsögðu hagsmunir sveitarfélaganna og ríkisins að þarna sé um gagnkvæmar skyldur að ræða þegar verið er að flytja verkefni frá ríki til sveitarfélaga eða öfugt að það sé gerð rækileg úttekt á því hvaða tilkostnað slíkar tilfæringar og tilfærslur hafa í för með sér og það á að sjálfsögðu við öll frumvörp sem fyrir þingið koma og snerta fjármálin og fjárhag ríkis og sveitarfélaga hins vegar að þetta þarf allt að vera rækilega kortlagt og þessi háttur hefur verið að festa sig í sessi núna á síðustu missirum og er það mjög til góðs er ég sannfærður um og allir held ég sammála um það af öðrum athyglisverðum breytingum í frumvarpinu má nefna að samkvæmt frumvarpinu er fellt brott ákvæði um lágmarksíbúafjölda sveitarfélags sem nú eru fimmtíu íbúar í nítugasta og sjöundu grein er meðal annars kveðið á um skyldu til samráðs ráðuneyta og opinberra stofnana við landshlutasamtök um stefnumótun eða ákvarðanir sem varða viðkomandi landsvæði sérstaklega í hundrað þrítugasta og aðra grein er að finna nýmæli um heimild ráðherra sveitarstjórnarmála til að veita samþykki fyrir tilraunum um útfærslu á stjórn og stjórnskipulagi einstakra sveitarfélaga mikilvægi þeirrar tillögu felst í því að með henni er veitt nauðsynlegt svigrúm til að bregðast við óskum einstakra sveitarfélaga um nýmæli í stjórnskipulagi til dæmis í kjölfar stækkunar getur til dæmis átt við þegar sveitarstjórn í víðfeðmu sveitarfélagi vill reyna nýtt stjórnskipulag til dæmis að koma á fót hverfisstjórnum sem stýra þá tilteknum málum í umboði sveitarstjórnar þetta er atriði sem hefur talsvert verið rætt á vettvangi sveitarstjórna eins og við þekkjum

og svo hins vegar hvort eigi að stefna að eflingu sveitarstjórnarstigsins með öðrum hætti ég hef verið eindregið á því máli að vinnulagið eigi að vera þetta vinnureglan að menn geri hlutina af fúsum og frjálsum vilja hins vegar er sitthvað í lögum og reglugerðarverki sem mun stuðla að því að sveitarfélögin sjá hag sinn í því að efla sig hugsanlega með samvinnuhreyfingunni og ég bendi þar á til dæmis þær breytingar sem gerðar hafa verið á reglum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga það er á hvaða forsendum úthlutað er úr honum nú er það að gerast í ríkari mæli en áður var að horfa til þjónustunnar

sjónarhóllinn sem á að skoða þessi lög frá sjónarhóllinn sem á að skoða sveitarfélögin frá og ríkið hvernig getum við búið til fyrirkomulag sem tryggir okkur sem þjóðfélagsþegnum sem besta þjónustu hvort sem við erum heilbrigð eða fötluð eða eigum fötluð börn eða ættingja til náms og svo framvegis þetta er regluverkið allt sjóðakerfið allt er að taka í auknum mæli mið af þessum viðhorfum að horfa til þjónustunnar horfa til sveitarfélaganna ríkisins og skiptingar verkefna með þetta í huga mér hefur fundist umræðan um sveitarfélög og sameiningu sveitarfélaga stundum hafa verið of einsleit menn hafa séð hlutina í svart hvítu sameinumst eða förum sundruð svona einfalt er þetta mál ekki sveitarfélögin hafa verið að þróa með sér

samstarf um ýmsa þætti án þess endilega að sameinast sem slík að þessu lýtur þessi klásúla sem ég vitnaði til undir lokin um tilraunaverkefni af þessu tagi en hvernig stendur á því að við þurfum yfirleitt þessa lagaumgjörð þessa stjórnarskrá sveitarfélagsstigsins eiga sveitarfélögin ekki að vera alveg einráð um það hvernig þau skipa sínum málum jú við viljum hafa það þannig eins og framast er kostur en við viljum hins vegar tryggja sambærilegt réttindakerfi fyrir þegnana og öryggiskerfi og það er sá þáttur sem er sérstaklega hlúð að í þessum lögum og þá kannski ekki síst með hliðsjón af reynslu okkar í hruninu að við þurfum að taka betur á öllu sem lýtur að

að við höfum þar eða vanhugsuðum fjárfestingum ég læt þar með lokið þessari framsöguræðu og legg til að að lokinni umræðu gangi hún til